Si nous avions eu à structurer le programme seuls, nous l'aurions vraisemblablement structuré assez bien, comme vous l'avez fait. Par conséquent, nous rejoignons assez bien les orientations choisies par la Commission.

Or, nous sommes de plus en plus dans une situation où la connaissance est marchandisée et donc protégée par des règles de protection intellectuelle devenues, aujourd'hui, un inhibiteur à l'innovation. Loin de moi l'idée que nous devrions innover puis mettre tout ce que nous faisons gratuitement à la disposition de tous, y compris de nos concurrents. Je ne suis pas naïf, mais je pense qu'aujourd'hui, sur la ligne qui sépare une innovation fermée d'une innovation ouverte, le curseur est beaucoup trop du côté de la protection et beaucoup trop peu du côté de la circulation de l'information. Nous avons pu faire évoluer ce curseur dans le cadre de ces négociations pas assez à notre goût, mais c'est un progrès. Le quatrième élément concerne la question de l'innovation sociale.

Comment organisons nous nos villes et nos campagnes pour limiter le gaspillage alimentaire?

Ce sont les PME qu'il faut privilégier!.